Hier kommt eine mangelnde Solidarität und Empathie mit flüchtenden Menschen zum Ausdruck, die insgesamt Ausdruck einer tiefen Krise der Humanität der Europäischen Union ist. Damit zerstört die EU ihr eigenes Wertefundament. Deshalb fordere ich Wie angekündigt muss das Lager in Vučjak sofort aufgelöst werden, und die Menschen müssen nach internationalem Standard untergebracht werden.

Deshalb muss die EU endlich Kroatien dazu verpflichten, dass die dortige Polizei ihre Gewalt beendet. Die Flüchtenden müssen ihren Asylantrag stellen dürfen. Kroatien kann nur dann Mitglied des Schengen Raums werden, wenn diese Push backs, die widerrechtlich sind, gestoppt werden. Wir brauchen eine europäische Lösung und müssen uns auf einen Verteilungsmechanismus für Flüchtlinge insgesamt verständigen. Flüchtende und Migranten sind keine Bedrohung. Sogenannte Grenzsicherung genießt keinen Vorrang vor den Menschenrechten. Es ist unsere verdammte Pflicht, Flüchtenden ein Leben in Würde zu ermöglichen!